forseti lítur svo á að samkomulag sé um fundarlengd í dag það er að fundi þurfi ekki að ljúka fyrr en eftir klukkan

svo á að dagskráin geti staðið fram eftir kvöldi fram yfir klukkan átta í kvöld